Ik ben heel blij dat u die vraag stelt, want het is een van de essentiële elementen van die hervorming van het ETS systeem.